við ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni eygló harðardóttur að það er krafa fólksins að við vinnum saman að lausn þessa máls ekki bara hér í þessu húsi heldur í bönkunum og hjá lífeyrissjóðum sýslumönnum umboðsmanni skuldara og svo framvegis það er viðfangsefnið fram undan að ná sátt í þessu máli ég sagði það í minni ræðu og það kom fram hjá ýmsum háttvirtum þingmönnum hér að árangurinn var ekki sem skyldi í vor þegar við fórum fram með margvíslegar aðgerðir fyrir skuldug heimili og ég viðurkenni það fúslega af því að hér hefur verið talað um hundrað tuttugu og átta sértæk úrræði hjá bönkunum og einungis þau eru það þúsund önnur úrræði sem þúsundir einstaklinga hafa notið hjá bönkunum

þó með kannski þrjú hundruð eða fjögur hundruð þúsund krónur í mánaðartekjur stendur ekki undir greiðslubyrði af venjulegu húsnæði þar má meðal annars þó að margt megi til taka líta til þess að við lokuðum félagslega húsnæðiskerfinu og við byggjum hér á séreignarstefnu sem er bara þannig að láglaunafólk og fólk með meðaltekjur margt hvert getur ekki staðið undir við verðum líka að horfa til þess þegar við erum að fara yfir þessa stöðu núna að unga fólkið sem keypti íbúðir fyrir þrem fórum árum síðan sér fram á það ef ekkert verður að gert að þurfa að vera með greiðslubyrði upp á fjörutíu til fimmtíu prósent af sínum lánum næstu þrjátíu árin og það er óboðlegt og það er á þessum vanda sem við þurfum að taka ég fór yfir það sem er á döfinni núna og ég vona að okkur auðnist gæfa til þess að vinna saman að þessum vanda og mikilvægast núna þessa dagana er að taka á þessum uppboðsmálunum sem ég hef miklar áhyggjur af og að það verði skipulega farið í það að hringja í hvern einasta af þessum tvö hundruð til tvö hundruð